Ogni giorno decine di persone perdono la vita sulle strade italiane. Nella mia regione, la Sardegna, lungo la sola statale Sassari Olbia 100 vite sono state spezzate negli ultimi vent'anni. Molto è stato fatto in termini di prevenzione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Per poterci avvicinare il più possibile allo zero ci sono ancora ampi margini di miglioramento sul fronte della tempestività dei soccorsi. A tal proposito, dal 2005 la Commissione ha invitato, sinora invano, le case automobilistiche ad implementare il servizio elettronico di chiamata di emergenza eCall sui loro veicoli. Oggi, approvando questa relazione, abbiamo reso il sistema obbligatorio per tutti i nuovi veicoli immatricolati dal 2015. Questo rappresenta, a mio avviso, un esempio classico di quanto l'intervento dell'Unione possa essere un tangibile e concreto beneficio per i cittadini comunitari e per quanti vivono in Europa.